samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga um gjaldfrjálsan leikskóla flutningsmenn ásamt mér eru aðrir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs háttvirtir þingmenn jón bjarnason kolbrún halldórsdóttir hlynur hallsson varaþingmaður sem sat á þingi hér fyrr í haust þegar tillagan var lögð fram og ögmundur jónasson tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra að skipa nefnd sem fái það verkefni að undirbúa og annast viðræður við sveitarfélögin um sameiginlegt átak þeirra og ríkisins um að gera leikskóladvöl gjaldfrjálsa í áföngum nefndin verði skipuð fulltrúum allra þingflokka og fulltrúa frá fjármálaráðuneyti menntamálaráðuneyti og félagi leikskólakennara auk formanns sem félagsmálaráðherra skipi án tilnefningar þessi tillaga hefur tvívegis áður verið flutt á tveimur síðustu þingum en varð í hvorugt skiptið útrædd tillögugreinin er nú flutt óbreytt en efni greinargerðarinnar hefur verið uppfært í samræmi við þróun sem orðið hefur hjá sveitarfélögunum í þessum málum það er þannig að frá því að vinstri hreyfingin grænt framboð gerði baráttuna fyrir gjaldfrjálsum leikskóla að einu helsta baráttumáli sínu í aðdraganda síðustu alþingiskosninga hefur heilmikil þróun orðið í málefnum leikskólanna að þessu leyti þeim sveitarfélögum fjölgar nú ört sem hafa tekið skref í átt að gjaldfrjálsum leikskóla og að minnsta kosti eitt dæmi er um sveitarfélag sem hefur stigið það skref til fulls það er súðavíkurhreppur til að afla upplýsinga um stöðu þessara mála hjá einstökum sveitarfélögum ákvað þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að skrifa öllum sveitarstjórnum í landinu í haust og fylgir það bréf með sem fylgiskjal með tillögunni miða eru allar þær upplýsingar sem borist höfðu þegar tillagan var lögð fram síðan birtar með sem fylgiskjal númer annað það er rétt að taka það strax fram að þessar upplýsingar eru örugglega ekki tæmandi en þær gefa þó allglögga mynd af því sem þarna er á ferðinni og hversu mikil hreyfing er orðin á málinu ef við lítum aðeins í upplýsingar sem þarna eru settar fram í fskj tvö á blaðsíðu fimm í greinargerð tillögunnar þá eru þar upplýsingar frá allmörgum tugum sveitarfélaga ég hygg að það sé upp undir helmingur sveitarfélaga í landinu sem náðst hafði samband við eða að fyrra bragði höfðu brugðist vel við bréfi þingflokksins og svarað því og reyndar hafa síðan komið upplýsingar frá fleirum sem urðu þá of beinir til að ná inn í greinargerðina eða fylgiskjalið þar er þá fyrst reykjavíkurborg og eins og menn þekkja væntanlega er gjaldfrjáls leikskóladvöl fyrir fimm ára börn nú þegar komin til framkvæmda í reykjavík sem nemur þremur klukkustundum fyrir hádegi og mótuð hefur verið sú stefna að gera leikskólann gjaldfrjálsan í áföngum gjaldskrá fyrir leikskóla reykjavíkur er birt sem síðasta fylgiskjal með tillögunni og nægir að vísa í hana í kópavogi og hafnarfirði sveitarfélögum númer tvö og þrjú í landinu í stærð er því miður enn ekki hreyfing á þessum málum eða alla vega ekkert komið til framkvæmda en síðan hefur sveitarfélagið álftanes tekið þessi mál til skoðunar og kjósarhreppur sem hefur samning við reykjavíkurborg um vistun barna fer eftir sömu gjaldskrá þannig að börn þar njóta sambærilegrar gjaldfrjálsrar leikskóladvalar og komin er til framkvæmda í reykjavík í akraneskaupstað svo haldið sé nú vestur og norður um land hafa þessi mál verið rædd þar hefur verið rætt um að gera leikskólagöngu gjaldfrjálsa í áföngum en valið að grípa til annarra forgangsaðgerða fyrst svo sem eins og að jafna kostnað foreldra sem nýta þjónustu dagforeldra annars vegar og leikskóla hins vegar í súðavíkurhreppi eins og áður sagði er leikskóladvöl að fullu gjaldfrjáls frá og með fyrsta september tvö þúsund og fimm það er í allt að átta klukkustundir á dag fyrir börn á leikskólaaldri

mikillar fyrirmyndar og eftirbreytni þó svo að ljóst sé auðvitað að þetta er mikið átak fyrir þetta sveitarfélag og í þessu felst ákveðin forgangsröðun verkefna eða tekjustofna en ég held að þeir hljóti að geta verið stoltir af því sem þarna hefur gerst íbúar

sambúðarforeldra um tuttugu og fimm prósent og af hálfu akureyrarkaupstaðar er litið á þetta sem fyrsta skrefið í átt til þess að gera leikskólann gjaldfrjálsan í skútustaðahreppi er gjaldfrjáls dvöl er fyrir fimm ára börn í leikskóla í þingeyjarsveit hefur málið verið á dagskrá og þar er afstaða sveitarstjórnar sú að taka undir með fræðslunefnd hvað það varðar að það sé æskilegt bjóða gjaldfrjálsan leikskóla fyrir að minnsta kosti síðasta árgang í leikskólanáminu og samþykkt hefur verið að hefja gjaldfrjálsan leikskóla fyrir síðasta árgang frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sex í fjarðabyggð fá börn á lokaári leikskóla gjaldfrjálsa dvöl í allt að fjórum tímum á dag frá klukkan átta til tólf fyrir hádegi frá og með síðustu áramótum í rangárþingi ytra hafa menn tekið upp þann hátt að fimm ára börn fá fjórar klukkustundir dvöl í leikskólum sveitarfélagsins gjaldfrítt hér eru sem sagt nefnd til sögunnar tíu sveitarfélög af um hundrað þegar þetta var tekið saman en þeim er nú að fækka reyndar eins og kunnugt er og fara sennilega niður fyrir níutíu á árinu tvö þúsund og sex málið er því komið á dagskrá og komið af stað hjá þó nokkrum fjölda sveitarfélaga í landinu og enginn vafi á því að sá bolti á eftir að vefja hratt upp á sig

nánast án undantekningar tekið mjög jákvætt í meginefni tillögunnar eðlilega leggja þó margir umsagnaraðilar og þá auðvitað ekki síst sveitarfélögin á það áherslu að þau þurfi að fá fullnægjandi tekjustofna til að takast á við verkefnið það hefur að sjálfsögðu allan tímann verið ætlun flutningsmanna og tillagan frá byrjun og málið sem baráttumál okkar flokks alltaf gengið út frá því að um samstarfsverkefni eða samstarf ríkis og sveitarfélaga þyrfti að vera að ræða ekki síst hvað varðar tekjuhliðina þessa sjá menn glöggt stað í fylgiskjölum og greinargerð með tillögunni frá byrjun það er auðvitað langt um liðið eða þó nokkuð um liðið síðan leikskólinn var viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og starfsheitið leikskólakennari var tekið upp þegar af þeirri ástæðu finnst okkur fátt mæla gegn því og fá haldbær rök fyrir því að foreldrar greiði dýrum dómum fyrir skólahaldið sjálft það er leikskólamenntun á fyrsta skólastiginu en hætti því svo skyndilega þegar börn hafa náð grunnskólaaldri í leikskólastefnu félags leikskólakennara er talið að leikskólinn sé hluti af menntakerfi

og þurfi í raun að gefa börnum kost á að minnsta kosti sex tíma leikskólagöngu á dag án endurgjalds eigi að framkvæma til að sómi sé að aðalnámskrár leikskóla og öll þau námssviðum og allt það sem þar er talað um að leggja áherslu á eins og hreyfingu málrækt myndsköpun tónlist náttúru og umhverfi menningu og samfélagi þannig að þetta sé síðan fléttað inn í og samofið leik daglegri umönnun og það þarf tíma og það þarf mannskap til að sinna þeim það er ekki um það að deila virðulegur forseti að niðurfelling leikskólagjalda yrði gríðarleg kjarabót fyrir þær fjölskyldur sem í hlut eiga fyrir ungu barnafjölskyldurnar sú kjarabót skilar sér beint til þessara fjölskyldna sem eru í mikilli þörf fyrir betri aðbúnað um það eru flestir sammála mánaðarleg leikskólagjöld eru nú yfirleitt um þrjátíu þúsund krónur eða rúmlega það og algengt að fjölskyldur með tvö börn á leikskóla borgi um fimmtíu þúsund krónur á mánuði því að ekki er óalgengt að systkinaafsláttur sé þrjátíu til þrjátíu og fimm prósent allmörg dæmi hef ég séð um fjölskyldur sem borga um eða yfir sextíu þúsund krónur á mánuði í leikskólagjöld og er þá miðað við að systkinaafsláttur sé kannski sjötíu og fimm prósent af þriðja barni og þetta þýðir að þessar fjölskyldur þurfa yfir hundrað þúsund króna tekjur á mánuði bara til þess að standa undir leikskólagjöldunum einum og það munar nú um minna það er því alveg ljóst að þetta væri mikilvæg aðgerð til þess að bæta stöðu þessara fjölskyldna til að jafna kjörin í landinu og þetta kemur auðvitað sérstaklega til góða þeim fjölskyldum sem lægstar hafa tekjurnar í þessu eru líka félagslegir þættir og menningarlegir jafnvel má segja og það er sérstök ástæða til að vekja athygli á og huga að huga að stöðu fjölskyldna nýrra íslendinga í þessum efnum hafi nú einhver börn virkilega þörf fyrir það að eiga þess kost og vera ekki hindruð í því á grundvelli bágs efnahags foreldranna að sækja leikskóla og njóta þeirrar þjálfunar og fræðslu sem þar á að fara fram samkvæmt aðalnámskrár og er nú meira og minna eins og sniðin að þörfum þess að þessi börn geti aðlagast íslensku samfélagi þá eru það þessi börn nýrra íslendinga en því miður er ærin ástæða til að ætla og ég hygg að um það liggi meira að segja fyrir niðurstöður í könnunum að það séu einmitt og ekki síst þessar fjölskyldur sem draga það jafnvel við sig að senda börn sín á leikskóla af efnahagslegum ástæðum það er alveg ljóst og inn á það er sérstaklega komið í sérstökum kafla í greinargerðinni að tekjuhliðina á þessu máli þarf líka að taka föstum tökum kostnaður sveitarfélaganna vegna leikskóla nam um ellefu komma átta milljörðum króna á árinu tvö þúsund og fjögur á síðasta

þennan kostnað sem þetta snýst að óbreyttum umsvifum í rekstri leikskólanna en hann er að sjálfsögðu ekki sjálfgefinn því að það þarf líka að huga að því að með því að innleiða það fyrirkomulag að börn eigi rétt á tiltekinni gjaldfrjálsri leikskóladvöl verður að ætla að eftirspurnin aukist nokkuð í raun og veru hlýtur markmiðið að vera að fullnægja þörfum þannig að öll börn sem þess óska eða fjölskyldur allra barna sem þess óska eigi kost á því að senda sín börn á leikskóla og eigi þennan rétt þannig þurfa auðvitað skyldur sveitarfélaganna annars vegar og réttindi íbúanna hins vegar að haldast í hendur og sveitarfélögunum að gera kleift að takast á við verkefnið með fullnægjandi tekjustofnum við höfum bent á þann möguleika í okkar stefnumótun á þessu sviði að annars vegar geti að sjálfsögðu komið beinir tekjustofnar sem mæti þeim kostnaði sem sveitarfélögin þarna taka smátt og smátt á sig með niðurfellingu leikskólagjaldanna en einnig gæti ríkið létt einhverjum tilteknum verkefnum af sveitarfélögunum á móti til dæmis greiðslu húsaleigubóta en það hefur einmitt verið okkar stefna að ríkið ætti að yfirtaka þann málaflokk og færa hann inn í skattkerfið þar sem hann væri sameinaður eða

útgjöld sveitarfélaganna vegna húsaleigubóta voru um níu hundruð áttatíu milljónir króna árið tvö þúsund og tvö tólf hundruð áttatíu milljónir króna árið tvö þúsund og þrjú fjórtán hundruð sextíu milljónir króna árið tvö þúsund og fjögur og stefna í að verða um sextán hundruð milljóna króna á yfirstandandi ári samkvæmt endurskoðaðri áætlun hjá sveitarfélögunum ef ríkið tæki að fullu yfir þennan kostnað stæði ekki eftir nema rétt liðlega helmingur af þeirri upphæð sem leikskólagjöld nema í dag það er af þeim þremur komma þremur milljörðum eða um sautján hundruð milljóna króna sem þyrfti þá að bæta sveitarfélögunum niður

hver áfangi á þessari leið gæti þannig kostað eitthvað á bilinu sex hundruð til níu hundruð milljóna króna ekki níu þúsund eins og misritast hefur í greinargerðinni og menn sjá að er augljóslega misritun og einu núlli ofaukið stærra er þetta verkefni nú ekki í raun og veru ekki ef það er grannt skoðað það er enginn vafi á því að þarna er á ferðinni framfaramál uppbygging og þróun í okkar velferðarsamfélagi sem er löngu tímabær í raun og veru er það forneskja að byggja á þeim aðskilnaði leikskólastigsins annars vegar og grunnskólastigsins hins vegar sem meðal annars og ekki síst er undirstrikaður í gjaldtökunni á hinu fyrra skólastiginu og löngu löngu tímabært að slá það af að lokinni þessari umræðu frú forseti legg ég svo til að að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar